21 czerwca Rosja ograniczyła dostawy gazu dla Białorusi, zapowiadając jednocześnie, że może być dalsza redukcja, jeżeli ten kraj nie zapłaci około 200 milionów dolarów płatności.

sieci przesyłowych. Ale również mogło to wpłynąć na wizerunek, jako jednego z krajów tranzytowych, i w konsekwencji uzasadnić chociażby takie inwestycje, jak Southstream, czy też Nordstream.